Spoštovani, podpredsednik državnega zbora, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Pretekle vlade zaradi izboljšanja gospodarskih razmer sproščajo številne varčevalne ukrepe in hkrati višajo proračunske odhodke na številnih področjih. Naj omenim le povišanje plač v javnem sektorju, mase plač, povišanje najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo brez dokupa in povišanje minimalne plače, to so sicer dobrodošli ukrepi, pa vendar predlagatelji ocenjujemo, kot smo v Novi Sloveniji že večkrat poudarili, da bi se sproščanje varčevalnih ukrepov moralo začeti pri družinah in to v nadaljevanju navajamo številne vzroke. Demografska slika Slovenije je izjemno slaba. Ena najslabših v Evropski uniji. Na to nas s svojimi ocenami opozarja tudi vladni urad za makro- ekonomske analize in razvoj. Za normalno delovanje države oziroma vseh njenih podsistemov bi v naslednjih letih potrebovali približno okoli trideset tisoč rojstev letno, trenutno pa ne dosegamo niti številke dvajset tisoč, trend je na žalost padajoč. Izjemno nizka rodnost in posledično staranje prebivalstva je po oceni Evropske komisije eden največjih družbenih in gospodarskih izzivov Evrope enaindvajsetega stoletja, zadeva vse države članice in večino področij politike Evropske unije. Leta dva tisoč petindvajset bo več kot dvajset odstotkov prebivalcev evropskih starih petinšestdeset let ali več, zlasti pa se bo povečalo število starostnikov v starostni skupini osemdeset let in več. Koalicija in njena vlada pa, kot da se tega ne zavedajo. Zato v Novi Sloveniji s to novelo zakona predlagamo tri bistvene rešitve. Prvič, ponovna uvedba univerzalne pomoči ob rojstvu otroka v obliki nakazila in ustrezna korekcija zneska petsto evrov. Drugič, povišanje zneska dodatka za veliko družino, za družimo s tremi otroki na višini štiristo petdeset evrov in za družino s štirimi ali več šeststo petdeset evrov. Predlagane rešitve zasledujejo načela varovanja družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine ter načela najboljše otrokove koristi, načelo dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema ter pravične razdelitve dobrin. Glavni nameni in cilji našega predloga so omogočiti družinam optimacijo, optimizacijo družinskih proračunov in ustrezni socialno-ekonomski položaj, uveljaviti pravičnejšo porazdelitev javnih financ. Spodbuditi domačo potrošnjo, pomagati staršem, da bodo lažje usklajevali družinsko in poklicno življenje in posledično odločali lahko tudi za kakšnega otroka več. Izboljšati demografsko sliko Republike Slovenije. Spoštovane kolegice in kolegi, iskreno se obračam na vas, da se odzovete na te predloge in da omogočimo družinam lažje, predvsem pa tudi nekoliko boljše življenje, vabim vas, da podprete naš predlog novele.